W związku ze zmianami dotyczącymi rozwoju cywilizacyjnego, zmianami dotyczącymi zmiany stylu życia, a także starzeniem się społeczeństw europejskich, problem cukrzycy będzie dotykał coraz większej liczby naszych obywateli.

Uważam, że skala problemu cukrzycy jest dzisiaj tak duża, że należy, aby wszystkie instytucje zarówno na poziomie rządów narodowych, jak i właśnie na poziomie całej naszej wspólnoty zmierzyły się z tym problemem zarówno poprzez promocje zdrowego stylu życia, dobrej diety, jak i poprzez zwiększenie nakładów na ściśle medyczne badania dotyczące tego problemu. Cieszę się, że Parlament Europejski dzisiaj tak ogromną większością przyjął ten dokument.